Európa történelmi fordulóponthoz érkezett.

Ahhoz, hogy ezt megtehessék, nagyon nagy szükség van az emberi jogoknak, és sajnálom, hogy nem hallgat most engem biztos úr, az emberi jogoknak, a polgári szabadságjogoknak a védelmére. Arra, hogy ezek az emberek elmondhassák a véleményüket, vagyis véleménynyilvánítási szabadságukkal élhessenek, gyülekezési jogaikkal élhessenek, szólásszabadságukkal élhessenek úgy, hogy ezért ne fasisztázhassák le őket, ahogy az ma ebben a teremben is történt, és ne is lőhessék szemen őket, rendőri brutalitással ne félemlíthessék meg, ne bántalmazhassák őket, ne zárhassák börtönbe, ne indíthassanak koncepciós eljárásokat ellenük.

Miért nem?